È esattamente questo il punto che cercavo di sottolineare, cioè chi deciderà cosa è vero e cosa è falso, chi decide che le informazioni che vengono da fuori l'Unione europea sono propaganda, o se ci sarà un ente che verificherà ad esempio il materiale informativo che l'Unione distribuisce nelle scuole, mostrando queste istituzioni come perfette, senza nessun problema.

L'Unione europea spende in informazione, che non è verificata da nessuno, molti milioni di euro ogni anno.